Die Weitergabe von personenbezogenen Daten nach China ist aber bereits Realität, nämlich über Cloud Computing oder auch über die Versandhandelsplattform Alibaba, und von unseren nationalen Datenschutzbeauftragten wie auch von manchem Kollegen oder den Daueraktivisten höre ich diesbezüglich leider überhaupt nichts, wie wir das bei den USA sonst immer wieder feststellen.